Politica de vecinătate a UE presupune asumarea de comun acord a valorilor care stau la baza construcției comunitare democrația, drepturile omului, statul de drept, combaterea corupției, economia de piață și buna guvernanță. Ca membru Euronest, constat că este necesară o regândire a relațiilor cu statele Parteneriatului estic, sprijinindu le în construirea și consolidarea democrației, dar și a economiilor lor. Sprijinirea societății civile, a minorităților etnice și religioase, a proiectelor transfrontaliere, dezvoltarea de parteneriate economice bilaterale și multilaterale, demararea marilor proiecte energetice, dar și soluționarea conflictelor din regiune sunt tot atâtea elemente care pot aduce beneficii concrete pentru cetățeni și au capacitatea de a îmbunătăți climatul politic.

Acesta are drept scop sprijinirea implementării reformelor și grăbirea procesului de integrare europeană.